frú forseti góðir landsmenn nær og fjær það er nú trúlega rétt hjá formanni sjálfstæðisflokksins bjarna benediktssyni og það gáfulegasta held ég sem hann hafi sagt í sinni ræðu hér áðan að fólkið hérna úti sé ekki komið hingað til þess að lýsa sérstaklega yfir stuðningi við ríkisstjórnina ég hygg að það sé rétt ég er ekki viss um að það sé komið til þess að lýsa sérstaklega yfir stuðningi við sjálfstæðisflokkinn heldur ég er ekki viss um að sá tími sé kominn ætli það sé ekki nær og skiljanlegt að fólkið sé að senda okkur öllum skilaboð það er mér nær að halda og þau eigum við að taka alvarlega ef við landsmenn hugsum nú tvö og hálft þrjú ár til baka og veltum aðeins fyrir okkur þeim aðstæðum sem þá blöstu við á íslandi rifjum upp umræðuna eins og hún var minnumst þess hvernig var fjallað um okkur í erlendum fjölmiðlum á þeim tíma og berum það saman við stöðuna í dag þá getum við að minnsta kosti sagt fullyrt og stutt það með gildum rökum og glaðst yfir því að við íslendingar erum að sigrast á einhverjum mestu efnahagsáföllum sem nokkur þróuð þjóð hefur lent í um langt árabil og áratuga skeið fordæmalausar aðstæður hið fullkomna efnahagslega óveður sögðu erlendir sérfræðingar sem settu sig inn í stöðu mála hér haustið tvö þúsund og átta og framan af ári tvö þúsund og níu auðvitað hefur það verið erfitt og ekki án fórna að sigrast á þessum erfiðleikum það hefur reynt á þrek allra landsmanna margir eiga erfitt og um sárt að binda en við erum þó komin þangað sem raun ber vitni og loksins sér fram á betri tíð og auðveldari tíma hér á landi að minnsta kosti í efnahagslegu tilliti hagvöxtur er genginn í garð skerðing lífskjara hefur verið stöðvuð og kaupmáttur er farinn að aukast

vinnumagn mælist nú meira mánuð frá mánuði og atvinnuleysi lætur undan síga jafnvel þó það sé enn mikil meinsemd sterk staða útflutnings og samkeppnisgreina og sú staðreynd að atvinnuvegafjárfesting fer vaxandi allt eru þetta mjög skýr skilaboð um þann viðsnúning sem er orðinn í hagkerfinu það þýðir ekki að berja höfðinu við steininn og neita þegar allir helstu mælikvarðar sína það sama sem betur fer það er orðinn viðsnúningur bati er genginn í garð

enda er það svo komið að það er ekkert sérstakt hér innan lands nema þá við sjálf sem ætti að koma í veg fyrir áframhaldandi bata í þjóðarbúskapnum það eru óveðursskýin utan landsteinanna sem eru okkar helsta áhyggjuefni í dag staðan í bandaríkjunum en þó einkum í evrópu þar sem auðvitað er að finna mörg okkar mikilvægustu viðskiptalönd það er umtalsverð breyting frá því sem var fyrir hálfu ári einu ári einu og hálfu ári tveimur síðan þegar óvissan grúfði yfir okkur sjálfum og mestar efasemdir voru um það hvort við hefðum þetta af og björguðum okkur en það er ekki lengur umræðan er ekki á þeim nótum nú segja þeir sem þetta greina að mestu áhyggjuefnin stafi af því hvernig alþjóðahagkerfið þróast í þeirri endurskoðuðu ríkisfjármálaáætlun sem fylgir fjárlagafrumvarpinu og er í þessu snotra hefti með traustu fjalli á forsíðunni er það boðað að nú getum við á grundvelli þess árangurs sem náðst hefur aðlagað það sem eftir er af aðgerðum okkar í ríkisfjármálunum og mildað aðgerðirnar við getum það vegna þess í fyrsta lagi að árangurinn í ríkisfjármálum og minni skuldir gera það kleift að ná settum markmiðum um jöfnuð og síðan afgang með minni aðgerðum en áður er talið að þyrfti til við getum það vegna þess og ætlum að gera það vegna þess að þung þjóðhagsleg rök mæla með því að nú sé skynsamlegt að styðja betur við efnahagsbatann með mildari aðlögunaraðgerðum það sem eftir er í fjórða lagi er þessi endurskoðun mikilvæg vegna þess að hún gerir ríkinu og þjóðarbúinu kleift að ráða við útgjaldaáhrif nýgerðra kjarasamninga án þess að fara út af sporinu þannig að við getum nú hækkað laun og hækkað bætur og verðtryggt persónufrádrátt og gert marga slíka hluti án þess að markmið hvar um sjálfbirg opinber fjármál fari fyrir borð í einhverju landi frú forseti hefðu aðilar vinnumarkaðarins

um leið og auðvitað er rétt og skylt að halda mönnum við efnið og gagnrýna það sem of hægt hefur gengið og bent á það sem betur þarf að taka á og er óunnið þar er af nógu a taka auðvitað vitum við það öll að við eiga langt í land með að ná fullum bata en ég leyfi mér að halda því fram að málflutningur stjórnarandstöðu og margra fleiri aðila í samfélaginu væri trúverðugri ef menn viðurkenndu þann árangur sem hefur náðst og beindu þá spjótum sínum að og gagnrýndu hitt þar sem of hægt hefur gengið en þessi ömurlegi svartagallssöngur þar sem hvergi sést til sólar og ekki bara sumt er ómögulegt heldur allt er ómögulegt það er ekki bara of lítið gert nei heldur það er ekkert gert hann held ég fer nú æ meira að missa marks eftir því sem batamerkin sem betur fer koma í ljós í lok árs tvö þúsund og átta og framan af ári tvö þúsund og níu var umræðan um ísland og staða íslands svipuð því sem á við um grikkland í dag það var einfaldlega þannig að hvar sem farið var utan eða innan landsteina og í samskiptum við erlenda fjölmiðla var yfirleitt alltaf fyrsta spurningin fer ísland á hausinn eða hvenær fer ísland á hausinn þetta var svona það var ástæða fyrir því það var ekki sjálfgefið að við værum komin þangað sem við erum komin að þessi umræða væri þögnuð og enginn

við þurfum ekki að fara langt til þess að sjá að ef menn takast ekki á við svona vanda af einurð getur farið mjög illa mörg stór og mikilvæg mál hafa eðlilega verið til umræðu í íslensku samfélagi það mundi taka tíma að vinna úr því sem hér gerðist félagslega pólitískt menningarlega og andlega svo stórir voru þeir atburðir svo djúp eru sárin að þau þurfa tíma til að gróa eigum við þá ekki að reyna að hjálpast að við það að taka þannig á málum og vinna okkur út úr þeim ég sakna þess nokkuð að ekki sé rætt meira um samfélagsgerðina um jöfnuð og hvernig viljum við hafa þetta þar hefur mikið áunnist borið saman við þann ójöfnuð sem fór vaxandi ár frá ári á tímum ofurlaunanna og skattalækkana á þá ríku því hefur þessi ríkisstjórn öllu snúið við það er meiri jöfnuður og sanngjarnari og réttlátari dreifing byrðanna á íslandi í dag en var fyrir nokkrum árum við eigum erfitt já við eigum erfitt það stóð aldrei annað til en að þetta yrði erfitt þegar svona stórt og mikið áfall gengur yfir nú verða þeir og eiga þeir sem hafa burði til þess að leggja sitt af mörkum og það er ánægjulegt að heyra hér menn tala um bankana og gróða þeirra það mun væntanlega ekki standa á sjálfstæðisflokknum að hjálpa okkur við að koma fjársýsluskattinum í gegn þannig að hluti af gróða fjármálakerfisins gangi nú til þess að létta okkur róður þessi ríkisstjórn hefur fyrir utan það að ná miklum árangri í glímu við náðst fordæmalausa erfiðleika í ríkisfjármálum og efnahagsmálum og fyrir utan það að auka hér jöfnuð í samfélaginu náð fram mörgum mikilvægum umbótamálum á fjölmörgum sviðum sem oft vill gleymast á sviði mennta velferðar mannréttinda og umhverfismála svo nokkur ætli séu tekin það er langur listi umbótamála sem komist hafa í gegn núna á þessu kjörtímabili og alþingi hefur líka unnið mikið starf svo eitthvað sé nú sagt gott um það við höfum innleitt hér ein hjúskaparlög við höfum gert kaup á kynlífsþjónustu ólögleg við höfum eflt aðgerðir gegn mansali við höfum fullgilt árósasamninginn friðlýst svæði unnið að rammaáætlun sett lög um íslenska tungu og stöðu táknmálsins og þannig gæti ég lengi talið þessi ríkisstjórn hefur með farsælum hætti leitt til lykta stórmál í samskiptum ríkis og sveitarfélaga fært málefni fatlaðra yfir með velheppnuðum hætti og gengið frá samkomulagi um tónlistarfræðslu á framhaldsskólastigi mál sem voru afvelta árum saman hjá fyrri ríkisstjórnum sem flutu sofandi að feigðarósi utanríkisráðherra hefur nú með fullum stuðningi ríkisstjórnarinnar lagt fram þingsályktunartillögu um viðurkenningu á sjálfstæði palestínu þessari tillögu fagna ég sérstaklega og þakka utanríkisráðherra össuri skarphéðinssyni sem á hrós skilið fyrir vasklega framgöngu í því máli í okkar raunum og búsorgum hér uppi á íslandi er okkur stundum hollt að hugsa til þess sem fólk annars staðar á hnettinum þarf að búa við það er löngu löngu kominn tími til þess að alþjóðasamfélagið þvoi þann smánarblett af samvisku sinni hvernig farið var með palestínumenn og þeir fái nú í krafti sjálfsákvörðunarréttar síns að stofna sjálfstætt ríki í sínu eigin föðurlandi og þó fyrr hefði verið þó hér sé kominn viðsnúningur í efnahagslífinu og bati sé hafinn hvað sem hver segir eigum við mikið verk að vinna að endurheimta trúnað og traust í samfélaginu það er okkur öllum ljóst slíkt kemur auðvitað ekki af sjálfu sér en reynum þá að hjálpast að við það sem þjóð við getum gert betur í stjórnmálunum og hér í þingsalnum svo sannarlega hagsmunaaðilar geta gert betur fjölmiðlarnir geta gert betur og forseti lýðveldisins getur gert betur við skulum leggja áherslu á það sem sameinar okkur og sameinast um það mikilvæga verkefni að klára þetta og bara með ísland út úr kreppunni þetta er í okkar höndum við höfum allt sem við þurfum til þess það erum við ein sem getum gert þetta og við ein sem getum klúðrað því það ætlum við ekki að gera við þá menn sem bera dag hvern fóður í sundurlyndisfjandann segi ég þetta látið það vera hafið ykkur í burtu ef þið hafi ekkert þarfara fram að færa þessi þjóð þarf á öllu öðru en því að halda að sundra henni þegar mest á ríður við að hafa okkur endanlega út úr þessum erfiðleikum það munum við gera góðir íslendingar góðar stundir og